Kot je tovariš Siter že predhodno izpostavil, je prednostna naloga centrov za socialno delo odpravljanje revščine znotraj obstoječega družbeno ekonomskega sistema. To nalogo opravljajo v tolikšni meri, koliko je močna socialna država, ki naj bi izravnavala nepravično porazdelitev bogastva znotraj kapitalizma. Torej, dajo toliko, kolikor se vladajoča politika odloči, da je dovolj. Ampak praviloma pa toliko, da se ljudi ohranja v revščini in da so pripravljeni sprejeti še tako izkoriščevalsko delo, ker to je bila žal politika socialne države v zadnjih desetih, petnajstih letih, na čelu te politike pa so stali Socialni demokrati, zanje ravno Anja Kopač Mrak na Ministrstvu za delo, družino, socialno zadeve. Karl Marx bi to politiko umestil pod vzdrževanje rezervne armade delovne sile, ki lahko na delovnem mestu kogarkoli nadomesti kadarkoli in ga na tak način psihično in eksistenčno podredi gospostvu kapitalističnega razreda. Namen centrov za socialno delo je ravno nasproten od tega. Poleg tega, da odločajo o tej ali oni pravici tudi v reševanje stisk ljudi, ki naj si pridobijo nadzor nad svojim lastnim življenjem, posega in tem ljudem to omogoča. Socialno področje, kot strokovno področje pa mora naslavljati tudi socialne okoliščine, kot je na primer alkoholizem, nasilje v družini, zasvojenost, bolezni, naravne nesreče in podobno. Še posebej pri starejših samskih ljudeh brez socialnega omrežja, na katerega bi se lahko v svojih stiskah naslonili. In za to nalogo socialni socialni, centri za socialno delo potrebujejo primerno izobražene strokovne delavce, ki imajo na voljo dovolj časa, da se lahko tem posameznikom tudi posvetijo. No, te primerno izobražene strokovne delavce imamo. Fakulteta za socialno delo svoje študente dobro opremi za izvajanje strokovnih nalog na področju socialnega varstva. Oblike in metode dela, ki jih je razvila ta fakulteta, so veliko prispevale k področju socialnega dela, pa tudi k posameznim specialnim področjem, kot so to delo s starejšimi, delo z ženskami, mladimi ljudmi v duševni stiski, telesno oviranimi ljudmi, etničnimi manjšinami. Prispevala pa je tudi dobre rešitve na področju socialnega varstva, kot je na primer ravno prva socialna pomoč, pomoč na domu, stanovanjske skupine, varne hiše in podobno. Vendar so se ti strokovnjaki znašli v situaciji, kjer jim sistem dobesedno odreka delo, za katerega so usposobljeni in katerega bi v skladu s poslanstvom svojega poklica radi opravljali. Danes smo že in še bomo veliko govorili o reorganizaciji. V resnici je izvirni greh razvrednotenja socialnega dela tisti, ki se je zgodil v letih dva tisoč deset in med leti dva tisoč deset in dva tisoč dvanajst s spremembo socialne zakonodaje v Pahorjevi vladi. Te spremembe socialne zakonodaje so pomenile med drugimi tudi bistveno okrepljeno kontrolno funkcijo strokovnih delavcev na CSD-jih oziroma celotnega informacijskega sistema uveljavljanja pravic. Zakonodaja je socialne delavce spremenila v birokrate, ki naj črkobralsko izvršujejo kontrolne mehanizme antisocialne zakonodaje. To je bilo v preteklosti že večkrat podvrženo hudi kritiki strokovne javnosti, pa vendarle tako pristop k vprašanju socialnega dela, ostaja. No, in tovrstna disciplinska funkcija strokovnih delavcev na centrih je v nasprotju s temeljnimi koncepti socialnega dela, kjer naj bi imela strokovni delavec in uporabnik partnerski vlogi. Zato je danes v postopku uveljavljanja pravic vse manj neposrednega socialnega dela, več pa je ukvarjanja s podatki o materialnem stanju vlagatelja in njegove družine. Prva zapoved takih usmeritev socialne politike ni vprašanje, kako bomo pomagali, kot bi moralo biti, ampak je vprašanje kako bomo nekomu pomoč odrekli. Če želimo, da socialno delo zopet postane tudi delo z ljudmi in za ljudi, potem moramo, prvič, okrepiti kadrovski bazen centrov za socialno delo, ta dosega le okrog štirideset odstotkov evropskega povprečja v tem trenutku. Drugič. debirokratizirati moramo postopke uveljavljenja socialnih transferjev in, tretjič, odpraviti moramo socialno politiko, ki namesto blaginje ustvarja rezervno armado revežev, prisiljenih sprejeti vsako podplačano delo, na katerem vedno bolj temelji naš provincialni kapitalizem. Hvala.